Dlatego że Europa ma być nie tylko zielona, ale także konkurencyjna. Dlatego że jeśli Europa ma przewodzić całemu światu, to musi odnieść sukces, a nie ponieść porażkę. To zaś wymaga bardzo solidnej osłony finansowej dla wielu regionów europejskich. I ta osłona dopiero się wyłania. Na razie jest mglista. Jeżeli będą przekonujące konkrety, to wszyscy jednym głosem powiemy jest weekend.